er hafin innsöfnun og endurnýting á raftækjum eins og til stóð frá fyrsta janúar síðastliðnum annars er ætlunin að hvetja til endurvinnslu á hjólbörðum nú er það þannig virðulegur forseti að það átti að hefja

eins og ég hef skilið stöðu mála hefur þetta gengið frekar hægt og mig langar að inna hæstvirtur umhverfisráðherra að því hvort það sé rétt og hvað standi til að gera til úrbóta ef svo er nú er það þannig að sveitarfélögin hafa átt að vera í samstarfi við einkaaðila á þessum markaði og þessir aðilar áttu sameiginlega að leysa

ég vil sem sagt inn hæstvirtur umhverfisráðherra um stöðu mála varðandi raftækin í öðru lagi vil ég inna hæstvirtan ráðherra að því hvort það standi til að hvetja til endurvinnslu á hjólbörðum en það er þannig að það falla til hér árlega í kringum eða rúmlega fjögur þúsund tonn af dekkjum eða hjólbörðum á landinu þau hafa verið flutt úr landi en núna skilst mér að það eigi að nýta undanþáguákvæði um að urða dekkin nota þau sem einhvers konar drenlag á urðunarstað sorpu þannig að það á sem sagt að farga þessum dekkjum ofan í jörðina sem er kannski ekki besta leiðin í endurvinnslu eða alla vega ekki ef það gefast einhverjar aðrar betri leiðir mér er kunnugt um að það eru áhugasamir aðilar sem vilja gjarnan athuga með endurvinnslu á annan hátt það er að búa til hráolíu úr dekkjunum og þeir hafa erindi inni í umhverfisráðuneytinu varðandi það mál ég vil inna hæstvirtur umhverfisráðherra hvort ráðherra hefur gefist tími til þess að skoða það verkefni og ef svo er hvort ráðherra hæstvirtrar telji að það sé rétt að fara lengra með slíkar hugmyndir af því að það hlýtur að vera

alla vega miðað við þær upplýsingar sem ég hef að fara í endurvinnslu þannig að það sé hægt að búa til hráolíu úr dekkjunum í stað þess að urða þau en þá verða auðvitað að vera fjárhagslegar forsendur fyrir því alla vega hafa á rök verið færð til þeirrar er hér stendur að þær forsendur séu fyrir hendi ég vildi því gjarnan spyrja hæstvirtur umhverfisráðherra hvort hún hyggist